În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați pentru eforturile depuse în vederea găsirii unui compromis privind acest program. În Uniunea Europeană, sărăcia se adâncește și milioane de persoane nu își permit o mâncare caldă, decât la câteva zile. Peste 18 milioane de cetățeni europeni au beneficiat de alimente prin acest program. De aceea, reducerea fondurilor alocate acestuia sau finanțarea din bugetele naționale, mai ales într o perioadă de criză economică, ar fi fost o decizie catastrofală.